Podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav predstavnikom, ki sedijo tukaj pred nami, posebej pa še našemu novemu ombudsmanu! Danes je bilo tukaj izgovorjenih kar nekaj različnih misli. Nekaj je bilo tudi takih, ki so konkretno vezane na državni zbor in naše pristojnosti. Ogromno je bilo izrečenih takih, ki so naslovljene izvršni veji oblasti. Od njih danes ne moremo pričakovati nobenega odgovora, oni tukaj danes spremljajo razpravo o poročilu, ki ga je pripravila ombudsmanka oziroma inštitut ombudsmana. Jaz morem samem začetku reči, da je to gradivo obširno, da je dobro pripravljeno , da je se bivša ombudsmanka potrudila, da je to poročilo dostavila v državni zbor, preden je zapustila funkcijo, ombudsmanke. Ne dvomim, da ne bo takih poročil, še kvalitetnejših, kot je mogoče ta, ne, ocenjujem kot slabega niti slučajno tega poročila, da bo tudi v, v bodoče. In da bo po svojih možnostih nam ombudsman dostavil poročilo takoj, ko bo imel tudi seveda pripravljenega. glede na to, da zastopam v tem državnem zboru starejšo populacijo, seveda sem tankočuten do socialnih te populacije, bom nanizal nekaj takih zadev, ki me skrbijo in so zaskrbljujoče v naši, naši družbi. Želim nekaj povedati o nameščanju starejših v domove za starejše. Najprej, seveda, bi želel nekaj povedati okrog tega, kako se naši ljudje nameščajo v domovih v sosednji Hrvaški, potem pa seveda tudi doma. Namreč, že samo to, da prek sedem tisoč ljudi čaka na svoje mesto v domu za starejše, je en zgovoren podatek, da nas lahko močno zaskrbi. To so tistile, to ni tisti spisek, da se nekdo prijavi v večih domovih in da gre potem tja, kjer dobi prvo, ampak to je ravno spisek tistih ljudi, ki dejansko rabijo, v tem trenutku, namestitev. Ja, je, glede na to, da, je na mojih na mojem hrbtu že nekaj let, se spominjam ko, kako smo se v mladosti veselili obiska Jadranskega morja na Hrvaškem. Tja smo hodili na dopust. Mene pa zdaj skrbi, da hodijo tja tudi naši starostniki oziroma peljejo naše starostnike tja, v domove za starejše. Oni namreč imenuje obiteljske kuče. Glede na to, da pa jaz prihajam iz tistega konca Slovenije, kjer ima kokoš svojo glavo, tam je vedno več starostnikov, ki dejansko grejo bivat na Hrvaško. Razlog je predvsem v ceni, katere jim zaračunavajo oziroma, cena same same namestitve. No, če pa govorimo o domačih domovih, pa je potem ena velika skrb v tem, da mi dejansko nismo v desetih letih zgradili nobenega doma za starostnike v Slovenji. Nekdo je prej govoril, da je to deset let, pa je pozabil, da je takrat, v tem obdobju, tudi bila njihova vlada nekaj časa. Tako da tu moram reči, da vse tiste vlade, ki so bile, v v to zadevo niso vlagale, dovolj pozornosti oziroma se na tem področju nič ni dogajalo. To se pravi, skrb za starejše je odpovedala. Veste, kaj pa še me posebej skrbi? to, da sem zasledil, da se slovenski domovi prodajajo tujim upravljavcem domov, konkretno iz Avstrije, da pa so potem tu neke povezave, koncerni, s Francozi, ki bi naj v Slovenji gradili domove za nastanitev Ja, dobrodošla bo vsaka zadeva, ampak jaz ne da, ta država, mi moramo poskrbeti za to. Ne da prepuščamo, to nekomu iz tujine. Je pa res, da je boljše, kot da imamo čakalne vrste. Je pa res, da smo pred kratkim v tem državnem zboru, na odboru za kmetijstvo tudi govorili o tem, da bi bila možnost, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, tudi nastanitev, starejših, ampak, brez zdravstvenega varstva. To se pravi, če bi nekdo, prišel v to fazo, da mora imeti, oskrbo, bistveno bolj, konkretnejšo, se pravi, da sam za sebe ne more več skrbeti, potem seveda enostavno v teh domovih, na kmetijah, dejansko ne bi mogel več bivati. No in, , ko sem govoril o perečih problemih, ki se izpostavljajo, pri tem, da ljudje živijo v domovih, morajo dejansko plačevati dodatna sredstva za določene zadeve. Na primer, če želijo biti večkrat okopani, morajo dodatno plačati. Potem tuširanje je omejeno na določeno število, potem dodatno se morajo plačevati tudi striženje nohtov, povijanje nok, pomoč pri oblačenju z elastičnimi nogavicami, stroške ukrepov o okužbah, na primer MRSI, razne diete, potem nameščanje slušnega aparata, potem pri plenicah je zgodba, podobna. Celo so nekatere omejitve na tri plenice na dan. Pa si predstavljate, da nekdo rabi tega več? Kaj to pomeni? Da bo moral biti, v plenici, takšni kot je, ali bo dobil drugo plenico? To so to so ki skrbijo in seveda to je tudi vloženo dejansko v cenike domov. No, če govorimo še o možnosti diskriminacije starejših na področju zdravstva, že zelo je zelo zaskrbljujoča. Izbira osebnega zdravnika v domu. Ja, zelo slabe možnosti obstajajo. Dostop do zdravnika tudi, tudi do storitev . To je nekaj akutnih problemov, katere bi se morali ...